Od wielu miesięcy w instytucjach unijnych trwa nagonka na Polskę. Jej podstawowym elementem jest powielanie kłamstw o sytuacji kobiet w Polsce, jak i o rzekomo łamanej demokracji.

Raport PricewaterhouseCoopers wskazuje również, że jeśli utrzymamy obecny trend zmian, to różnicę w wynagrodzeniach w Polsce uda się zniwelować już w roku 2021, czyli najszybciej spośród wszystkich badanych krajów OECD. Szanowni państwo, tak się realnie mierzy równouprawnienie nie w oparciu o kłamstwa, ale o fakty. Polska na tym polu odniosła wielki sukces.